Ich habe das verstanden, es hat aber nichts mit der Geschäftsordnung zu tun.

Ich wollte Ihnen mitteilen Dieses Haus verfügt über Infrastrukturen.